Señora presidenta, este informe sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales es muy importante porque exigimos a la Comisión Europea y a los Estados miembros que tomen medidas en favor del desarrollo en el medio rural, donde las mujeres tienen un papel esencial, pero no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Muchas de nuestras reivindicaciones a través de enmiendas, y gracias también al trabajo de mi compañera Lidia y de la señora Petir, quedan reflejadas en este informe. Por ejemplo, se puede asegurar un alto nivel de los servicios públicos en el medio rural, porque si no, será imposible fijar población. Pedimos garantizar el derecho al acceso a la propiedad de las explotaciones agrarias para las mujeres y alentamos también unos presupuestos con perspectiva de género y, finalmente, recordamos la necesidad de reforzar los medios para la lucha contra la violencia machista en el medio rural. En definitiva, si queremos que la igualdad de género y la cohesión no sean solo principios escritos en los Tratados, deben desarrollarse políticas públicas concretas para que subsista el medio rural.